2020. Certificatele energetice sunt necesare în primul rând pentru informarea cumpărătorilor cu privire la performanța energetică a locuințelor. România și a propus introducerea certificatelor energetice pentru tranzacțiile imobiliare începând cu acest an, însă decizia aprobării proiectului de act normativ a fost amânată. Principalele motive au fost numărul insuficient de auditori energetici și riscul majorării prețului la casele vechi.